Domnule președinte, există momente în viața unei națiuni când viitorul îi este hotărât în stradă. Aceasta se petrece acum în România, după ce lupta anticorupție a fost blocată de guvernul PSD ALDE, un grup infracțional organizat care a acaparat țara. Așa l a numit cel mai mare scriitor român de azi. În seara aceasta, jumătate de milion de cetățeni își strigă indignarea în peste 50 de orașe. Cuvintele lor sunt aspre sfidare, lașitate, ciuma roșie. Dar speranța n a murit. Vrem în Europa, nu să fim umiliți! strigă mulțimile. Legea e lege pentru toți, nu i făcută pentru hoți! Așa vorbește strada.

Adineauri, lideri PSD iresponsabili au mobilizat ultrașii din galeriile de fotbal pentru a discredita protestele din București. Le cer socialiștilor europeni să se dezică de colegii lor din România și să solicite retragerea ordonanțelor guvernului PSD ALDE. Chem Comisia Europeană să intervină, cum a făcut și în 2012, pentru protejarea statului de drept!